Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Das ist tatsächlich die vierte Russland Entschließung in diesem Jahr und ein deutlicher Hinweis auf den Problemstau und die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der EU und Russland.

Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Mit der Nichtzulassung der liberalen Parnas Partei zeigt sich, dass die russische Regierung offenbar wild entschlossen ist, entsprechend der gelenkten Demokratie und der gelenkten Justiz erneut gelenkte Wahlen durchzuführen. Und dabei hat Präsident Medwedew Sie haben das ja betont selbst zum Parteienwettbewerb aufgefordert, weil er erkannt hat, dass eine Regierungspartei ohne Konkurrenz erstarrt und das Land in die Stagnation führt. Es ist also im eigenen Interesse Russlands, wenn wir der russischen Regierung nicht durchgehen lassen, dass internationale Verpflichtungen verletzt werden, denn Russland ist Mitglied der UNO, ist Mitglied der OSZE, ist im Europarat, und

12. Juli Konsequenzen aus diesem Urteil zu ziehen. Ich finde, die Konsequenz kann nur sein, dass diese Wahlhindernisse endlich beseitigt werden und der Weg für freie, echte, ehrliche und korrekte Wahlen freigemacht wird. Russland fordert unaufhörlich Reisefreiheit in die EU, doch Reisefreiheit ohne Wahlfreiheit im eigenen Land ist gelähmte, eingeschränkte Freiheit und führt zur Abwanderung und nicht zur Modernisierung.